Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Commission, le drame de Bruxelles, quelques mois après les épouvantables attentats de Paris, est venu encore une fois montrer les défaillances de votre Europe, cette passoire qui laisse circuler et agir librement tous les criminels, tous les trafiquants, tous les terroristes.

La seule chose qui permet d'arrêter les criminels, ce sont les frontières nationales, celles que vous avez détruites, les contrôles nationaux, les moyens de police, les douanes, que l'austérité européenne également a largement effrités. Ce sont les États qui ont les compétences, la capacité, le devoir, la responsabilité de sécuriser nos concitoyens.

Affaiblis, les services nationaux ne sont plus en mesure de coopérer efficacement. Vos agences européennes ne pourront pas et n'ont jamais pu les remplacer. Elles ne font que participer à l'effritement, au saupoudrage inefficace et souvent liberticide des moyens. Ce n'est pas un hasard si c'est dans un des États les plus affaiblis de l'Union européenne que l'islamisme radical terroriste a largement trouvé refuge. Votre prétendue capitale de l'Europe, livrée à tous les communautarismes, est devenue, malheureusement, une capitale du crime.

Le groupe État islamique avait pourtant annoncé qu'il utiliserait le flux de migrants pour infiltrer des terroristes, des kamikazes qui nous tueraient.

La responsabilité de l'Union européenne dans ces drames est terrifiante.

Votre chère Union européenne risque de disparaître, tant mieux!